Podzielam zdanie, że prawa człowieka mają uniwersalny charakter, ale dostrzegam również, że sytuacja zwykłego przestępcy różni się od sytuacji kogoś, kto wysadza się przy lotniskowcu USS Cole. To jest sytuacja bardziej zbliżona do wojny, niż do pospolitego przestępstwa, dlatego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej mamy do czynienia z procedurą karną i z procedurą wojskową. Nie twierdzę, że ci ludzie powinni być traktowani według prawa wojny. Twierdzę natomiast, że działalność tych ludzi nie przypomina zwykłych przestępstw. Sytuuje się gdzieś pomiędzy zwykłym przestępstwem, a działalnością wojenną, dlatego twierdzę, że prawo międzynarodowe niestety nie odpowiada w pełny sposób na fenomen międzynarodowego terroryzmu i prawnie mamy do czynienia z dziurą.